Prošla za minulý rok dvěma velikánskými hurikány a řada rodičů prostě nemá peníze na to, aby se o své děti postarala. A tady je náš úkol jako europoslanců, Evropanů, Evropské unie, abychom apelovali na úřady na Haiti. Především na státní správu, aby s touto situací začala něco dělat. V roce 2015 sice zřídila úřad, který měl tuto situaci řešit, ale ten nevyužívá dostatečně své kompetence. A proto jsem rád, že máme tady poměrně silného komisaře, který dokáže s touto situací něco udělat, a věřím, že napomůže Haiťanům tuto situaci změnit.